Daul a dit sur l'Irlande parce qu'il a fait toute une analyse sur l'Irlande est tout à fait vrai, mais je veux quand même dire à Joseph que, si au début de la crise financière, on avait créé un plan de sauvetage européen pour les banques, en octobre 2008, comme proposé par la Commission mais refusé par les États membres, on n'aurait jamais connu les problèmes avec l'Irlande comme on les connaît aujourd'hui.

Il a dit que le paquet ne suffisait pas pour réinstaurer la stabilité de la zone euro. Nous avons donc une responsabilité particulière au Parlement parce que nous sommes codécideurs dans tous ces domaines.

Il faut aller plus loin que les décisions du Conseil.

c'est de créer un marché d'obligations en euros. Les écarts ne vont pas disparaître entre la Grèce et l'Allemagne, entre l'Irlande et l'Allemagne si on n'a pas de marché obligataire unique.